Există, însă, aspecte referitoare la îmbunătățirea posibilităților de sprijinire financiară a acestora, ce țin în primul rând de accesul la asistență tehnică în vederea accesării instrumentelor financiare, în special a celor dedicate creșterii capacității de cercetare și dezvoltare.

Reamintesc că, în ședința plenară din septembrie de anul trecut, reprezentantul Comisiei Europene a precizat că, în 2011, este planificată apariția pe internet a unei platforme de învățământ online dedicată special IMM urilor. Aceasta vizează facilitarea accesului IMM urilor la proiecte de cercetare și dezvoltare și exploatarea rezultatelor acestora prin furnizarea de formare online gratuită, de informații personalizate și prin punerea la dispoziție a unui forum de comunicare.